Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Exteriores se ha pronunciado de forma muy mayoritaria a favor de este Acuerdo, y ello por una doble razón en primer lugar, por considerar que este Acuerdo multilateral entre la Unión Europea, el Perú y Colombia será beneficioso para ambas partes y redundará y producirá resultados positivos para la Unión Europea, para Colombia y el Perú, en el sentido de que reforzará el diálogo político, los intercambios comerciales, las inversiones y la cooperación y, en segundo lugar, porque se inscribe en una lógica común, la lógica de los acuerdos de cuarta generación, que, a pesar de los tenebrosos anuncios que se han oído en esta Cámara, ha producido resultados positivos en las experiencias anteriores de México y Chile. Y también se inscribe, señora Presidenta, en una lógica común a europeos, peruanos y colombianos la lógica de superar años oscuros y de falta de libertad, la lógica de buscar progreso en favor de amplias mayorías y la lógica de ampararse en un espíritu democrático a través del cual los hombres son capaces de articular y fabricar su propio destino. El Perú y Colombia son dos socios positivos y activos de la Unión Europea. La Unión Europea apoyó el proceso de transición democrática en el Perú, con la elección de Alejandro Toledo, en 2001, que prosiguió con la elección de Alan García, en el año 2006, y con la de Ollanta Humala, en el año 2011. Por cierto, tuvimos ocasión de constatarlo con motivo de su visita a este Parlamento Europeo en Estrasburgo. El Perú es un país que ha venido liderando el crecimiento económico mundial, ha reducido sustancialmente la pobreza —aunque efectivamente hay mucho que hacer en este ámbito todavía— y ha sorprendido al mundo por la belleza de sus parajes naturales, por su cultura y por la creatividad deslumbrante de su cocina. Colombia, señora Presidenta, es una economía abierta, pujante, competitiva, que dice mucho en favor de la laboriosidad de las gentes de Colombia y del espíritu democrático de su ciudadanía, una ciudadanía que rechaza mayoritariamente la violencia y que apoya decididamente la paz. Todavía resuenan en este Hemiciclo las palabras del cantante colombiano Juanes, cuando en Bruselas nos dijo que cada texto de la literatura o cada letra de sus canciones constituye y representa verdaderamente un canto a la vida, un canto a la democracia. Y, realmente, me parece que son sociedades que merecen este Acuerdo. Creo, señora Presidenta, que, en este momento previo a la ratificación de este Acuerdo multilateral entre la Unión Europea y Colombia, es justo reconocer el trabajo realizado por la Comisión del señor Durão Barroso en su primera formación, la Comisión Barroso I, en un momento difícil como fue la Cumbre de Viena, cuando el mandato que iba a otorgar el Consejo Europeo pasó por algunas dificultades. Creo que es justo reconocer los trabajos hechos por las administraciones presentes de Colombia y el Perú y por las administraciones que las precedieron. Creo, señora Presidenta, que habría que lamentar y siento que no se puedan sumar a este Acuerdo Bolivia y el Ecuador, aunque hay que respetar su decisión y su voluntad soberana, pero la puerta queda abierta en caso de que decidan incorporarse. Este Acuerdo supone, en mi opinión, señora Presidenta, una apuesta de futuro y me gustaría terminar mi intervención con una cita que nos recordaba hace poco tiempo un empresario muy notable de la Unión Europea que, citando a Victor Hugo, nos decía que el futuro es lo inalcanzable para los diletantes, lo desconocido para los temerosos, y una oportunidad para los valientes.